V rámci schengenského prostoru je žádoucí, aby byl vytvořen jednotný systém s elektronickým záznamem přesného času a místa, kdy vstoupí a vystoupí státní příslušníci třetích zemí do evropského prostoru, udělení povolení ke krátkodobému pobytu a hlídání dodržování délky jejich povoleného pobytu.

Také jsem toho názoru, že by mělo být jasně stanoveno, které orgány jednotlivých členských států budou mít k systému skutečný přístup.